Bevor wir emissionsfreie Fahrzeuge auf unseren Straßen haben ob die elektrisch angetrieben werden oder auch mit Wasserstoffverbrennungs Kraftmaschinen müssen wir uns schon mit der gegenwärtigen Situation auseinandersetzen und versuchen, technische Lösungen zu finden, damit diese Grenzwerte, was NOx betrifft, was CO2 betrifft, auch eingehalten werden können. Deshalb ist es notwendig, dass wir bei bei der Typenzulassung, in besonderer Weise Obacht darauf geben, dass die Abgasreinigungsanlagen nach Euronorm 6 auch technisch installiert werden. Und da ist es eben notwendig, unter Laborbedingungen 80 Milligramm pro Kilometer NOx hier in Deutschland auch einzuhalten, und da ist es notwendig, dass man auch auf den amerikanischen Markt reagiert.

das sind 44 Milligramm pro Kilometer.

Das ist das Thema, mit dem wir uns bei auseinandersetzen werden, damit solche Dinge nicht mehr passieren können.

Das muss unser Ziel sein.